Rzeczywiście ja się zgadzam z Panią i z kolegami, że umiejętności i kwalifikacje są niezwykle istotne. Dlatego ta inicjatywa Komisji jest tak dla nas wszystkich ważna. Tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że nie możemy skupiać się wyłącznie na problemie braku kwalifikacji, na ich podaży, pomijając kwestie, w jaki sposób zwiększyć popyt na umiejętności, kwalifikacje, na ich właściwe wykorzystanie. Wiemy rzeczywiście, że istnieje rozbieżność między kwalifikacjami a potrzebami rynku i rozumiem, że inicjatywa Komisji zmierza do tego, żeby tę rozbieżność zmniejszyć.

25 pracowników to osoby o zbyt wysokich kwalifikacjach dla wykonywanej pracy, a 27 pracowników to osoby o zbyt wysokich umiejętnościach, którym aktualna praca nie oferuje możliwości dalszego rozwoju.